Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. No, da je danes skoraj celotna vlada tukaj zbrana, pomeni, da smo tole, ustavno obtožbo, skupaj z njo, vzeli zelo resno in da je je razpravljanje o tem, ali pa osebna diskreditacija premiera tudi povezana s to tematiko. Konec koncev gre za, ustavno obtožbo proti premieru, ki ima ime in priimek. Dobili smo ogromno streliva za razne miselne manevre, pa mislim, da ne bi bilo smiselno, ker bi si začeli podajati pingpong, pingpong žogico. In si ne zastavljamo pravega vprašanja. Sicer smo, podobne situacije že doživeli, ne. Doživljamo teater, ampak ne s kakšno originalno, tematiko, ampak reprizo vedno znova istih in istih tematik. Saj vseeno, o čem razpravljamo, vedno se vrnemo na na iste zgodbe. Pravo vprašanje pa je, o čem danes govorimo, o Zakonu o financiranju, javnega šolstva oziroma šolstva ali govorimo o, ustavni obtožbi. Ker če govorimo o prvem, potem smo ta razgovor že opravili in moramo počakati na nov predlog zakona, naj bo to vaš ali pa vladni. Če pa govorimo o drugi, pa bi skušal oziroma bi vas lepo prosil, da predstavite kakšne argumente. Jaz do zdaj nisem slišal niti trohice tistega, kar bi podkrepilo vašo trditev, da je premier kršil ustavo in da je premier kršil zakon. En kolega iz vaših vrst je celo rekel, da je storil kaznivo dejanje. Če ga je, in ste ga vi zaznali, upam, da ste vložili kazensko ovadbo. In če ste vložili krivo kazensko ovadbo, kot je povedala kolegica Tina, potem boste za to tudi odgovarjali. Predavali ste nam o ustavi in to z nekim patetičnim razlaganjem. To je zelo ponižujoče do vseh nas in tistih, ki spremljajo to dogajanje za sprejemniki. Pa mislim, da jih bo zmeraj manj, ker se približujejo malce bolj zanimive, televizijske vsebine. Slišal sem kar nekaj poniževalnih terminov, navadni državljani, novi v državnem zboru, niste še srečali, niste prebrali. To so, če preberete magnetograme, smo vse to slišali iz vaših ust. Jaz mislim, da smo vsi navadni državljani . Delo, ki ga opravljamo, pa je inštitucija in v to inštitucijo se kot resni politiki tudi poistovetimo. Potem predlagate, da državni zbor ugotovi, da je nekdo kršil ustavo. To je uzurpacija sodišča. S kakšno pravico lahko državni zbor ugotovi kršitev zakona? Dajmo odspodaj samo še napisati kazen pa pravni pouk, pa kar vročimo, zadevo tukaj, da se ne bomo matrali po pošti, in zadevo rešimo brez sodišč pa vsega. Neodzivnost zakonodajalca. Od kdaj je vlada, od kdaj je premier zakonodajalec? To ste sami rekli. Ustavno sodišče nam očita neodzivnost zakonodajalca. Sem pa že včeraj na televiziji povedal, če kdo nosi odgovornost, da zakon ni bil sprejet, je to ta inštitucija, nas devetdeset, tudi vi. Ni važno, kako glasujete. Vsi skupaj nosimo odgovornost za vsako odločitev, ki jo sprejme ta inštitucija. Za zadnjih trideset let pa za naslednjih trideset let verjetno tudi, kar se bo kdo, na naše odločitve skliceval. Potem ste rekli, zakon je prišel v državni zbor. Je prikorakal. Ne, vi ste ga vložili in prej niste poskušali niti trohice ga usklajevati z nami, ker če bi ga poskušali vsaj malo uskladiti ali pa vzpostavili, kontakte, za to pristojnimi, bi ga uskladili in jaz ne vidim nobene težave, da ga ne bi tudi sprejeli. Nimate podpore niti v svojih lastnih vrstah, govorite o opoziciji. Ne. Nova Slovenija, krščanski demokrati, verjamejo zagotovilom, vlade in premiera. In da, da zaključim, kar verjetno še kdo od naših rad tudi še kaj povedal. Star slovenski pregovor pravi: "Beseda ni konj." Kaj to pomeni? Konja lahko nazaj vzameš, izrečene besede pa ne. In tisto, kar so, kar je premier skupaj z ministri zagotovil, je bila dana beseda in je ne more nazaj vzeti. Torej, zakon bo pripravljen, s tem bo odpravljen tudi, čeprav ga niti ni, no, jaz ga ne vidim, sum ustavne obtožbe. In potem bomo šli lepo vsi naprej in se ne bomo več spraševali, kaj je važno, izobraževanje ali vzgoja, kar mislim, da se ne je pogovarjamo tukaj o o izobraževanju, ampak o vzgoji. In po besedah kolege iz vaših vrst, vzgoje s pravimi vrednotami, prave vrednote boste pa vi določali ali kaj. To je pa nesprejemljivo, to pa lahko določa samo najprej družina, ker vrednote se uči doma in ne v šoli, potem pa tisti, ki so za to poklicani . Hvala lepa.